frú forseti hér er komið til þriðju umræðu frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm yfirstandandi ár ég leyfi mér að vitna til nefndarálits sem ég stóð að og flutti við aðra umræðu fjáraukalaga og formanns fjárlaganefndar háttvirtur magnúsar stefánssonar í frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið tvö þúsund og fimm og breytingartillögum meiri hluta fjárlaganefndar er lagt til að útgjöld ríkisins verði aukin um tæplega tuttugu og einn milljarð króna heimild til gjalda í fjárlögum ársins tvö þúsund og fimm var tvö hundruð níutíu og sex komma fjórir milljarðar króna það er sex komma fjögur prósent hækkun frá útgjöldum fjárlaga ársins eins og lagt var upp með samkvæmt fjárlögum fyrir um ári síðan enn er áréttað að í fertugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar segir að ekkert gjald megi greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum í fertugustu og þriðju grein laga um fjárreiður ríkisins númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö segir að ef þörf krefur skuli í frumvarpi til fjáraukalaga leitað eftir heimildum til frekari fjárráðstafana en fjárlög ársins gera ráð fyrir í fertugustu og fjórðu grein laga um fjárreiður ríkisins kemur fram hvenær er heimilt að greiða fé úr ríkissjóði án heimildar í fjárlögum þar segir að valdi ófyrirséð atvik kjarasamningar eða ný löggjöf því að grípa þurfi til sérstakra fjárráðstafana sem ekki var gert ráð fyrir í fjárlögum ársins skuli leitað heimilda fyrir þeim í frumvarpi til fjáraukalaga undanfarin ár hafa ýmis fjárútlát sem fjáraukalagafrumvarp hefur kveðið á um svo sem vegna mennta og heilbrigðismála verið fyrirsjáanleg við gerð fjárlaga og því átt heima í fjárlagafrumvarpi þess árs þegar það var samþykkt í fyrra nefndaráliti annar minni hluta sem lagt var fram fjórtánda nóvember síðastliðinn var farið yfir hversu ónákvæmar grundvallarforsendur fjárlaga hafa verið til dæmis vegna gengisvísitölu og viðskiptahalla við getum rifjað það upp frú forseti að í forsendum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fimm eins og gengið var frá þeim fyrir um ári síðan var gert rá fyrir því að gengisvísitalan á þessu ári yrði hundrað tuttugu og tvö til hundrað tuttugu og fjögur það voru þær forsendur sem lagt var upp með og atvinnulífið og viðskiptalífið áttu síðan að taka mið af en hver hefur orðið raunin jú gengisvísitalan hefur að undanförnu verið niður undir hundrað það er um tuttugu prósent munur á því sem áætlað var við gerð fjárlaga og raun viðskiptahallann reynist líka miklu

þetta kannski sýnir í hnotskurn hversu í fyrsta lagi óraunhæf áætlunargerð af hálfu ríkisins er og hversu á ýmsan hátt óraunhæf fjárlögin eru þegar þau eru samþykkt hér en einnig líka sýnir þetta stærsta veikleikann sem er að gerast í íslenskum efnahagsmálum það er hár viðskiptahalli

það hefur hér verið í þingsölum einmitt og meira að segja sumir háttvirtir þingmenn stjórnarmeirihlutans eins og háttvirtur þingmaður einar oddur kristjánsson hefur undanfarið verið að tala um hina erfiðu stöðu vegna hás gengis og hárra vaxta en ég sá alveg í splunkunýrri frétt frá o e c d þar sem segir a væntanlega þurfi að hækka stýrivexti hér á landi enn meir fraþví sem nú er og eru það ekki nein sérstök gleðitíðindi fyrir íslenskt atvinnulíf en þetta er spegill þeirrar efnahagsstefnu sem þessi ríkisstjórn gengst fyrir og er að sliga áætlana sem ég hef rakið hefur einmitt verið ein af röksemdunum fyrir því að við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs höfum ítrekað lagt til á alþingi að stofnuð verði sérstök efnahagsskrifstofa við alþingi og þar starfi sérfræðingar sem geti lagt sjálfstætt mat á efnahagsforsendur og verið alþingi og þingmönnum til ráðgjafar við mat og tillögugerð einstakra þátta efnahags og fjármála ég held frú forseti að það sé aldrei brýnna en nú að alþingi eigi sjálfstæða og óháða efnahagsstöðusem geti verið til aðgerða hvað þetta varðar núverandi efnahagsástand kalla margir ógnarjafnvægi með réttu þar sem óljóst er hvaða afleiðingar það ójafnvægi sem stóriðjuframkvæmdirnar hafa skapað hefur gagnvart öðrum atvinnugreinum eins og sjávarútvegi ferðaþjónustu og hátækniiðnaði það er skemmst að minnast þess einmitt þegar var verið að loka sjávarútvegs og fiskvinnslufyrirtækjum á vestfjörðum fyrr í sumar augljósar afleiðingar stóriðjustefnunnar þeirra ruðningsáhrifa sem stóriðjustefnan hefur valdið og veldur enn og voru fyrirsjáanlegar þá sagði hæstvirtur iðnaðarráðherra við vestfirðinga já ruðningsáhrifin þau geta samt líka verið af hinu góða þegar ruðningsáhrif stóriðjustefnunnar voru að valda þess að fiskvinnslufyrirtækjum á vestfjörðum var lokað þetta er sú stefna sem þessi ríkisstjórn hefur keyrt áfram og allt annað atvinnulíf blæðir við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lögðum fram í upphafi þessa þings tillögu til þingsályktunar

og fylgja þær tillögur með sem fylgiskjöl við þetta frumvarp en þar eru einmitt tínd til þau meginatriði sem grípa þarf til strax til að reyna að koma á efnahagslegum stöðugleika á ný og skapa atvinnugreinunum útflutningsgreinunum sjávarútvegi fiskvinnslu hátækniiðnaðinum ferðaþjónustunni starfsgrundvöll að nýju eitt einkenni frumvarpsins og tekjuhliðar þess er hve stórt hlutfall tekna ríkissjóðs er orðið tengt viðskiptahallanum er orðið tengt þenslunni og einkaneyslu sem drifin er áfram af skuldasöfnun hvort sem það er einstaklinga heimila eða þjóðarbúsins alls en þetta verður

og þetta er að verða aðaltekjustofn ríkissjóðs það er skattlagningin á viðskiptahallann og þensluna þetta er áhyggjuefni því við vonum að þetta ástand vari ekki til eilífðar söfnum ekki auknum viðskiptahalla áfram um mörg ár eða eyðum um efni fram en hins vegar hefur ríkisstjórnin valið að lækka tekjuskatt skatta á hæstu tekjur það er sú leið sem þessi ríkisstjórn velur í skattamálum lækka tekjur á hæst launaða fólkinu en færa hlutfallslega skattbyrðina yfir á lágtekjurnar en með þessu veikir ríkissjóður tekjuprinsip þegar til framtíðar er litið sem getur hina ógnað efnahagslegum stöðugleika og möguleika ríkissjóðs á að axla ábyrgð á velferðarkerfinu þannig að sú stefna sem rekin er í skattamálum leiðir til þess að tekjugrunnur ríkissjóðs verður veikari og veikari sem er að mati þingmanna vinstri hreyfingarinnar græns framboðs kolröng stefna eins og áréttað var hér að framan á einungis að veita viðbótarheimildir í fjáraukalögum vegna ófyrirséðra verkefna undanfarin ár hafa sérstaklega verið nefndir hinir ýmsu fjárlagaliðir vegna mennta og heilbrigðismála sem hafa fengið viðbótarheimildir í fjáraukalögum þrátt fyrir að bent hafi verið á við fjárlagagerð að ljóst var að fjárveitingar væru ekki nægar

króna eini rökstuðningurinn fyrir viðbótarheimildinni er sagður vera uppsafnaður halli en í greinargerð ríkisendurskoðunar um

halli samkvæmt höfuðstól einstakra fjárlagaliða í ríkisreikningi fyrir árið tvö þúsund og fjögur er alls rúmir tuttugu milljarðar og þar af eru lífeyrisskuldbindingar sjö komma þrír milljarðar króna afskriftir skattkrafna fjóra komma átta milljarðar en ónýttar fjárheimildir eru rúmir sextán milljarðar króna það er ljóst að sá vandi sem fluttist frá árinu tvö þúsund og fjögur yfir á árið tvö þúsund og fimm er

heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti um tvö komma sex milljörðum króna ekki er tekið á þessum halla eða þessum skuldum í fjáraukalagafrumvarpinu sem við erum með til meðferðar í fjáraukalagafrumvarpinu er lagt til fimmtíu milljónir króna viðbótarframlag til þróunarstofnunar íslands til uppbyggingar og þróunarstarfs á sri lanka á árinu tvö þúsund og fimm vegna jarðskjálftanna og flóðanna sem þar urðu í upphafi ársins og tíu milljónir króna framlag til alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar vegna sama máls

fjáraukalaga lagði meiri hlutinn til að varið yrði átján komma eina milljón króna til stuðnings við fórnarlömb fellibylsins katrínar í bandaríkjunum og allt gott um það að koma þar til stuðnings við þær hamfarir sem þar urðu við aðra umræðu frumvarps til fjáraukalaga lagði meiri hlutinn til að varið yrði átján komma eina milljón króna til hjálparstarfs vegna náttúruhamfaranna í kasmír þá lagði annar minni hluti eða sá sem hér stendur til ásamt fleirum að aðstoð við hjálparstarfið í kasmír næmi samtals um níutíu og átta milljónir króna sú tillaga var síðan kölluð til þriðju umræðu nú hefur meiri hluti fjárlaganefndar lagt til að fjárveiting til hjálparstarfs í kasmír verði hækkuð úr átján milljónir í þrjátíu milljónir króna eða hliðstæð upphæð og veitt er til fórnarlamba fellibylsins katrínar í bandaríkjunum er það í áttina svo langt sem það nær af fréttum að dæma ríkir mikil neyð á hamfarasvæðunum í kasmír og ákaft er kallað til alþjóðasamfélagsins um stuðning vetur gengur nú í garð á þessum svæðum og eykur kuldi snjór og samgönguerfiðleikar enn á hörmungarnar við íslendingar þekkjum hörmungar náttúruhamfara af eigin raun því er lagt til að samtals áttatíu og sjö milljónir króna verði veittar til hjálparstarfsins í kasmír á þessum fjáraukalögum sem ég ásamt nokkrum öðrum háttvirtum þingmönnum sem stöndum að þessari tillögu það eru auk mín háttvirtir þingmenn guðjón a kristjánsson háttvirtur þingmaður þuríður backman og háttvirtur þingmaður guðmundur magnússon sem höldum áfram þeirri tillögu lítið lækkaðri reyndar sem við fluttum við aðra umræðu fjáraukalaga um að okkur bæri að koma myndarlegar að hjálparstarfinu neyðaraðstoðinni í kasmír það má reyndar minna á án þess að þurfa að tengja það neitt saman en þetta er sama upphæð sem við leggjum til að verði veitt þarna og sú upphæð sem ríkisstjórnin velur og leggur áherslu á á fjáraukalögum áttatíu og sjö milljónir króna á fjáraukalögum til þess að greiða hlutdeild í hernaðarflugi á vegum nato til afganistan og írak þannig að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar í þessum málum er ljós það skal frekar verja fénu til þess að taka þátt í hernaðarumsvifum nato en að standa myndarlegar að þessu hjálparstarfi vinstri hreyfingin grænt framboð vill sérstaklega benda á að ekki er með nægjanlega ákveðnum hætti tekið á uppsöfnuðum vanda hjá hjúkrunar og elliheimila uppsafnaður halli hefur í mörgum tilfellum

það er frú forseti alveg makalaust að háskólinn á akureyri sem hefur sýnt sig vera eitt öflugasta átak í rannsóknar og menntunarstarfi og í öllu norðurlandi og fyrir allt landið skuli frekar háskólinn á akureyri vera knúinn til að loka deildum en svo er hægt að senda sendisveit til að velta fyrir sér nýrri álbræðslu í eyjafirði þannig að þessi forgangsröðun þá eru til peningar þegar á að fara að undirbúa álverksmiðju hvort sem er í eyjafirði þingeyjarsýslum eða annars staðar þar sem þessi ríkisstjórn og hæstvirtur iðnaðarráðherra dettur í hug þá eru til peningar en þegar á að styðja við mennta og rannsóknarstofnanir eða aðra starfsemi þá er það svo af skornum skammti að meira að segja háskólinn á akureyri þarf að loka þeim deildum til að standa að þeim fjárlagaramma sem honum er skammtaður svo þröngur frú forseti alvarlegast er þó hvernig elli og hjúkrunarheimilin eru skilin eftir við þessa fjáraukalagaafgreiðslu með mikinn uppsafnaðan rekstrarhalla sem annaðhvort hvílir á heimilunum sjálfum og torveldar starfsemi þeirra eða hlutaðeigandi sveitarfélaga sem hafa hlaupið undir bagga og tekið hallann á sig mörg þessi sveitarfélög eru þó ekki fjárhagslega burðug fyrir til að taka á sig þennan halla en brýn nauðsyn krefur þau til þessi vandi er þó ekki nýr upplýsingar um hann hafa legið fyrir í fjárlaganefnd í fyrra í hittiðfyrra í ár án þess að á honum sé tekið og í orðaskiptum sem við áttum í hér ég og háttvirtur formaður fjárlaganefndar magnús stefánsson kom fram hjá háttvirtum þingmanni að málið væri enn þá í skoðun í heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytinu það væri enn verið að skoða þessi mál og taka á þeim heildstætt eða þannig var það orðað til að sjá hver stærðargráðan væri gott er eða nauðsynlegt að hafa góða yfirsýn yfir þetta en eftir því sem ég fæ best séð liggja alveg fullnægjandi og nægilegar upplýsingar fyrir bæði hvað vantar inn í þennan rekstrargrunn þessara hjúkrunar og dvalarheimila hver hallinn bæði hjá viðkomandi heimilum og hjá sveitarstjórnum sem hafa tekið á sig halla þessara stofnana þannig að það er engin ástæða til að vera að reka það eða bíða eftir einhverri nefnd hvað það varðar ég verð frú forseti að segja fyrir mig að ég verð fyrir vonbrigðum

þriðju umræðu fjáraukalaga og hefur það verið um rætt í haust svo rækilega og að þetta skuli enn vera í nefnd til skoðunar og dapurlegt verður til þess að hugsa ef þetta verður einnig áfram í nefnd áfram til skoðunar fram yfir þriðju umræðu fjárlaga það mundi mér finnast afar sorglegt og dapurlegt ef það reyndist raunin og ég vona svo sannarlega að meiri hluti fjárlaganefndar og ríkisstjórnarinnar og meiri hluti hennar á alþingi láti ekki þá skömm um sig spyrjast að taka ekki á rekstrarvanda og halla hjúkrunar og dvalarheimilanna áður en við ljúkum þriðju umræðu fjárlaga á alþingi hér er einmitt í fylgiskjali með þessu nefndaráliti mínu vitnað í ýmis greinaskrif sem tengjast þessu máli til dæmis

þar sem hún rekur þetta mál mjög vel en bendir jafnframt á hvernig staða og kjör þessa fólks er aftar í röðinni gagnvart hugðarefnum ríkisstjórnarinnar því greinin heitir og hún er að leggja áherslu á sína skoðun hjúkrunarrými í stað skattalækkana þessi fyrirsögn segir margt og þarf ekki miklu við hana að bæta en í þessari grein einmitt rekur formaður félags hjúkrunarfræðinga þetta mál hversu þörfin er brýn og finnur að þessari forgangsröð ríkisstjórnarinnar þá er og líka vitnað einmitt til ritstjórnargreinar morgunblaðsins frá fimmta nóvember tvö þúsund og fimm þar sem segir með leyfi forseta varðandi ástandið á hjúkrunarheimilunum og þar sem er verið að rekja það og rakið í ritstjórnargrein morgunblaðsins frá fimmta nóvember tvö þúsund og fimm

einungis fimmtíu og sjö prósent tilvika búa aldraðir á hjúkrunarheimilum á einbýli miðað við níutíu og eitt prósent í noregi og aðeins um tuttugu og níu prósent hafa sér baðherbergi þetta ástand er þjóðfélagslegt hneyksli það er ill meðferð á öldruðum að neyða þá til þess að búa í herbergi með öðrum hvort sem um einn eða fleiri er að ræða friðhelgi einkalífs þeirra er ekki virt með þessum hætti áfram er síðan fjallað um þessi mál í forustugrein morgunblaðsins frá fimmta nóvember tvö þúsund og fimm ég hefði því gjarnan viljað sjá að þessu hefði verið fylgt eftir í fjáraukalögunum og vona enn að fyrir lok þriðju umræðu fjárlaga verði þetta tekið fyrir fjárlögin fyrir árið tvö þúsund og fimm heimiluðu tæplega þrjú hundruð milljarða króna útgjöld og nú er bætt við tæplega tuttugu milljörðum króna tekjurnar

ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs verði um þrjú hundruð fjörutíu milljarðar króna án tekna af sölu símans miðað við þá umræðu sem á sér stað núna um stöðu lífeyris og örorkumála má búast við enn frekari uppsöfnun skulda vegna þeirra mála ýmislegt bendir því til þess að þrátt fyrir að skatttekjur ríkissjóðs séu mun meiri nú en áður vegna þensluástandsins verði nánast enginn rekstrarafgangur í ríkisreikningi fyrir rekstur ársins tvö þúsund og fimm frú forseti til að bæta vinnulagið og tryggja að farið sé að lögum hefur sá sem undir þetta nefndarálit ritar tvívegis mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um fjárreiður ríkisins þær fela í sér að þegar svo ber undir skuli fjármálaráðherra leggja fram frumvarp til fjáraukalaga fyrir alþingi að vori og aftur að hausti þingið samþykkir lög fyrri hluta árs sem geta haft í för með sér fjárskuldbindingar á sama ári ýmsar forsendur geta einnig breyst á nokkrum mánuðum bæði í tekju og gjaldahlið ríkisbúskaparins það hlýtur því að liggja beint við að fjárlaganefnd taki þau mál til meðferðar og leggi fram fjáraukalagafrumvarp sem verði afgreitt fyrir þinglok að vori önnur fjáraukalög væri hægt að afgreiða í byrjun október og síðan kæmu lokafjárlög með þessum hætti gæti alþingi fylgt eftir ábyrgð sinni stýrt útgjöldum og brugðist við breyttum forsendum þannig yrði einnig komið í veg fyrir að efnt væri til útgjalda án heimildar alþingis nema í algjörum undantekningar og neyðartilvikum eins og lög um fjárreiður ríkisins kveða á um afar brýnt er að þessi endurskipan fjárlagagerðarinnar komist sem fyrst á svo það verði alþingi sem raunverulega ákveði fjárveitingar til einstakra verkefna eins og nú er stendur alþingi frammi fyrir ákvörðunum framkvæmdarvaldsins um fjárveitingar sem þegar hafa í öllum megindráttum verið teknar sú er því miður raunin sem við stöndum frammi fyrir hér varðandi frumvarp til fjáraukalaga sem hér er til lokaafgreiðslu á þingi frú forseti ég hef gert grein fyrir framhaldsnefndaráliti annar minni hluta og þeim helstu áhersluatriðum sem ég vildi draga fram varðandi frumvarp til fjáraukalaga sem hér er til þriðju umræðu en ef ástæða er til kem ég að öðrum atriðum í seinni